A törvényhozás lassúsága az oka, hogy az üzlet megelőzött bennünket. A törvényhozásnak kell felpörögnie. Meg kell előzzük az anarchiát, meg kell akadályozzuk, hogy monopóliumok alakuljanak ki. Garantálnunk kell a szabadságot az olvasóknak, az íróknak és a kereskedőknek egyaránt. Garantálnunk kell a kulturális diverzitást, a kisebb nyelvek egyenlőségét, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy fölszámoljuk a digitális írástudatlanságot. Ez a mi dolgunk, s ez nem is kevés.